frú forseti ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna flytja hæstvirts forseta og varaforsetum þingsins kærar þakkir fyrir samstarfið á þessu annasama og að ýmsu leyti óvenjulega þingi ekki síst vil ég þakka forseta fyrir samstarfið við okkur þingflokksformenn það hefur verið ánægjulegt mjög ánægjulegt en á köflum stormasamt á okkar góðu fundum en okkur hefur lánast það þó að við tökumst á að ná á enda niðurstöðu sem allir geta unað við ég get svo sannarlega tekið undir með hæstvirtum forseta það er mjög brýnt verkefni okkar alþingismanna að þróa og bæta vinnubrögðin hér á hinu háa alþingi

og auknu trausti á þessari virðulegu stofnun sem við sitjum hér á ég færi forseta og fjölskyldu hans góðar kveðjur fyrir hönd okkar alþingismanna hinu góða starfsfólki alþingis vil ég líka færa þakkir okkar þingmanna fyrir góð störf lipurð og fúslega veitta aðstoð ég bið þingmenn að taka undir góðar kveðjur til hæstvirts forseta alþingis og fjölskyldu hans og þakkir til starfsfólks